Chcem podporiť návrh uznesenia a stanovisko výboru k sociálnej úlohe športu. Som za to, aby bol šport na všetkých úrovniach škôl povinným predmetom, ale som tiež za to, aby všetky športoviská, ktoré slúžia školskému športu po ukončení vyučovania, slúžili širokej verejnosti. Šport v každom veku má veľký potenciál zvyšovať celkovú úroveň zdravia. Šport by mal byť ten fenomén, ktorý dokáže integrovať sociálne vylúčených a eliminovať všetky formy diskriminácie. Preferovanie medzigeneračného športovania môže mať mnoho podôb v prospech verejného zdravia, sociálnych, kultúrnych či hospodárskych prínosov pre spoločnosť. Športovanie mladých je zase zmysluplné využívanie voľného času, eliminovanie drog, násilníctva a iných negatívnych javov. Ako žena bývalá aktívna športovkyňa však očakávam viac podpory pre športujúce ženy, zabezpečenie rovnakého prístupu, ako i prijatie opatrení v oblasti rovnosti príležitostí.